Wśród priorytetów Unii Europejskiej na sesję ONZ w Nowym Jorku jest wzmocnienie ekonomicznej sytuacji kobiet mieszkających na terenach wiejskich.

Bardzo często wykonując tę samą ciężką fizycznie pracę co mężczyźni, otrzymują niższe wynagrodzenie.

Bardzo dobrze, że dzisiaj właśnie o tych sprawach mówimy, bo możemy efektywnie poprawić sytuację kobiet poprzez ułatwienie dostępu do edukacji, usług zdrowotnych, usług medycznych, opieki społecznej. Musimy również mówić o tym, że kobiety powinny mieć zagwarantowane prawo do emerytury.